Voorzitter, commissaris, collega's, ik zou willen beginnen met de rapporteur, mevrouw Koppa, te feliciteren met haar uitstekende verslag, dat wij inderdaad verschillende keren besproken hebben en dat mijn fractie graag heeft goedgekeurd in de commissie.

Ook zijn we het eens met de nieuwe benadering die commissaris Füle heeft voorgesteld en uitgewerkt en die er onder meer in bestaat om hoofdstukken 23 en 24 bij onderhandelingen zeer snel te openen en heel lang gedurende die onderhandelingen open te houden.